Voorzitter, ik kan alleen maar verheugd zijn over de evenwichtigheid van de gemeenschappelijke resolutie over de situatie in Syrië.

Guy Verhofstadt bijvoorbeeld stond hier te roepen dat we zo vlug mogelijk en zoveel mogelijk wapens moesten leveren aan het verzet tegen president Assat.

Er zitten veel georganiseerde criminele groepen in dat verzet.

Het is ook van groot belang dat de jihadisten die terugkeren naar Europa hard aangepakt worden door de lidstaten, dat ze in bepaalde gevallen de nationaliteit van hun gastland verliezen en dat ze teruggestuurd worden naar hun landen van herkomst.